La cittadinanza europea non è un valore autonomo, perché non può essere acquisita senza la cittadinanza nazionale.

Occorre, nel rispetto degli Stati nazionali, stabilire regole trasparenti, che ci mettano al riparo dal rischio di creare nuove opportunità per le organizzazioni criminali e terroristiche e che ci consentano di evitare la creazione di ulteriori sperequazioni tra persone più ricche e più povere.